Byłaby wtedy rzeczywiście większa szansa na dyskusję o problemach całej Unii, a nie tylko na przenoszenie różnych wewnątrzkrajowych sporów na unijne forum. Prawda jest taka, że to jest stanowisko Parlamentu, a musimy także brać pod uwagę stanowisko poszczególnych państw, w szczególności stanowisko szefów rządów tych państw. Chciałem się w związku z tym spytać Pani Komisarz, bo Pani odniosła się do tego pomysłu pozytywnie, jakie jest stanowisko rzeczywiste poszczególnych rządów? Żeby to nie było tak, że my tutaj przyjmiemy coś, co nam wydaje się słuszne, a potem będziemy blokowani na poziomie rządów.